Señora presidenta, señora comisaria, me parece muy oportuno un mayor esfuerzo público contra el acoso sexual en el trabajo, otra manifestación de la desigualdad. La mayor aportación institucional debe ser el apoyo a las víctimas y la lucha contra la impunidad. Someter a los acosadores, tras un proceso con todas las garantías, a la vergüenza pública. Pero sin el compromiso militante de hombres y mujeres en su vida personal, sin una actitud firme ante las cadenas de chistes que ofenden a las víctimas, sin otro tratamiento para la imagen de las mujeres en los medios y hasta en materia escolar, seguiremos así. Necesitamos otras actitudes, otras herramientas, otro compromiso cotidiano. Aquí hay simplemente poder y dominación. Animemos a la empatía, porque mientras haya hombres tan inconscientes como para decir entre carcajadas que les gustaría sufrir acoso sexual porque son así de machos, así de atractivos, así de malotes —que pregunten a los pocos que lo han sufrido a ver qué les parece—, porque mientras vergonzosos realities televisivos sigan ganando dinero mientras apoyan estereotipos y esquemas de dominación, tendremos la batalla perdida.